Ahhoz, hogy az agrárüzemek szerkezetére vonatkozó uniós statisztika összehasonlítható és koherens legyen, szükséges az okos megoldásokat segítő infrastruktúra kiépítése, illetve a digitális készségek elsajátításának ösztönzése. Ezen folyamatot azonban nem lehet a vidéki közösségektől teljesen külön kezelni a digitális fejlesztések már így is főként a városi térségeket célozzák. Ezért amellett, hogy a vidéket érintő összes pénzalapot összehangoljuk például az okosfalvak koncepció mentén nagy szükség van a statisztikai figyelem és módszertan kistelepülésekre való kiterjesztésére is. Örömmel tölt el, hogy az általam kezdeményezett okosfalvak kísérleti projekt a megvalósítás vége felé jár, hogy a második úgynevezett előkészítő akciónk hamarosan indul, és mindezekkel párhuzamosan a közös agrárpolitika jövőjével kapcsolatos javaslatban már megjelenik az úgynevezett okosfalvak eredmény indikátor. Köszönöm szépen!